Hvala lepa. Zdaj, jaz se vam zahvaljujem, obenem pa vas bom prosil. Zato ker, vprašanje v tej obliki, s temi konkretnimi podatki, ni prišlo do mene. S temi konkretnimi podatki. Tako da bi bil res zelo zelo vesel in vam bomo, v najkrajšem možnem času, odgovorili, kako je mogoče, da prihaja do teh, anomalij v plačilih. Me prav zanima, tudi mene. Zato ker, tako kot ste opisali, seveda ni prav in, je res treba pogledati, kako pride do, kako pride do teh anomalij. Ker, vsi vemo, da pač, ja ne, z nami živijo tudi, tudi zveri in moramo pač, temu primerno se, na eni strani prilagajati in na drugi strani seveda organizirati naše življenje, tako da si, predvsem si ne želimo, ne, da bi katerikoli otrok s katerokoli zverjo si kadarkoli križal pot, a ne. To pa, to pa ne bo jasno. Hvala.